Sur ce sujet, en tout cas, puisque le débat n'est plus sur le fond aujourd'hui, il s'agit pour nous de donner un point d'alerte à la Commission aidez nous à mettre cette proposition à l'agenda de la Commission et à avoir une vraie position, pour le coup, du Conseil.